În condițiile evoluțiilor tehnologice, reglementarea funcționării mass media a devenit prioritară, atât prin prisma libertății de exprimare și a accesului la informații, cât și din punct de vedere comercial.

Analiza Comisiei asupra aplicării Directivei serviciilor media audiovizuale devine, astfel, un instrument util în planificarea ajustării cadrului de reglementare din domeniu. Printre aspectele pe care le consider prioritare amintesc înăsprirea măsurilor din statele membre pentru protecția minorilor față de comunicările comerciale ce încurajează comportamentele nesănătoase, în special în domeniul alimentar. De asemenea, salut faptul că toate statele membre au respectat prevederea de a furniza minimum 10 opere europene independente, dar atrag atenția asupra obiectivului limitat pe care îl reprezintă acest proces.